Um das ganze Juncker Paket ranken sich viele offene Fragen, und es wäre schön, wenn es auch mal Antworten gäbe, Herr Kommissar.

Das heißt, dass es keine Rechenschaftspflicht gibt wir werden nie einen kompletten Überblick darüber haben, was tatsächlich läuft, über die Risiken, über das, was dieses Geld tatsächlich bewirkt. Aber eines ist klar Wir sind diese 8 Milliarden Euro aus dem Forschungsbereich los. Deswegen möchte ich sagen, dass Eile eigentlich schädlich ist. Es gibt Fragen, z.

wie die bisherigen Erfahrungen im Bereich der Finanzinstrumente berücksichtigt wurden.

Ich frage mich, wie wir eigentlich glauben können, dass sich jetzt die Welt verändert, weil es dieses Paket gibt. Ich habe da eher Fragen und möchte gerne auch mal Antworten haben. Ich möchte Ihnen auch sagen Reicht es, Geld zu geben?

Es gibt Regionen, die sind ausfinanziert, es gibt Regionen, die gar keine Projekte managen können, d.

Der DAX in Deutschland hat in den letzten 3 Jahren 59 Prozent erreicht. Ich möchte nicht, dass wir Investitionen machen, die hinterher die Nutzer teuer bezahlen müssen.